forseti vill tilkynna eftirfarandi kosningar um formennsku og varaformennsku í fastanefndum á fundi allsherjar og menntamálanefndar þann tíunda september síðastliðinn var guðmundur steingrímsson kosinn fyrsti varaformaður nefndarinnar á fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar þann fimmtánda september síðastliðinn var birgir ármannsson kosinn fyrsti varaformaður nefndarinnar á fundi utanríkismálanefndar þann sautjánda september síðastliðinn var hanna birna kristjánsdóttir kosin formaður